Das häufigste, was Sie in Ihrer Rede formuliert haben, ist man müsste oder wir müssten, und das ist keine Antwort auf eine Frage weil wir in der Tat erwarten, dass wir auf die Entwicklung reagieren. Wenn man sich das anguckt Da fährt ein Schnellzug, getrieben von Globalisierung, getrieben von Digitalisierung, und wir gucken, was die alte Dampflok macht, und versuchen, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Das ist keine Lösung! Wir brauchen, wie Frau Toia gesagt hat, eine integrierte Strategie innerhalb der EU und innerhalb der unterschiedlichen Sektoren. Deswegen brauchen wir Antworten auf die Frage, wie Sie den Innovationsvorsprung halten wollen, wie Sie die Teilhabe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sichern wollen, wie Sie sichern wollen, dass der europäische Anteil an globalen Wertschöpfungsketten gestärkt wird. Also nicht man müsste, sondern wann?